Ich kann Ihnen aber auch versichern, dass unser Ansatz der ist, Voraussetzungen zu schaffen und nicht dirigistisch tätig zu sein, sondern sicherzustellen, dass die europäische Wirtschaft sich entwickeln kann, und das kann sie nur, wenn ein entsprechender Rahmen gegeben ist.